C'est la seule réponse compatible avec le Traité. En ce qui concerne le commerce, la concurrence, en ce qui concerne une partie très importante des pouvoirs de surveillance budgétaire, c'est la Commission et je crois qu'il faut parfois rappeler cela à certains de nos gouvernements qui n'ont pas suffisamment lu les Traités. Ceci dit, la Commission seule ne peut pas remplir cette tâche. Il faut travailler avec le Conseil qui a des compétences très importantes et aussi avec le Conseil européen qui donne la direction générale, l'impulsion générale aux travaux de l'Union.

En fait, nous avons la réponse pour la zone euro et pour l'ensemble de l'Union européenne.

Donc j'espère qu'on va renforcer la gouvernance économique de l'Union européenne, mais toujours dans le respect de l'esprit du Traité et de la méthode communautaire.